Na preskúmanie tejto otázky bol zriadený špeciálny výbor, ktorý zdokumentoval využívanie nášho vzdušného priestoru a územia agentúrou CIA. Parlament od tohto zistenia opakovane žiada o plné vyšetrenie spolupráce národných vlád a agentúr s programom CIA. Únia je založená na rešpektovaní demokracie, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, úcte k ľudskej dôstojnosti a dodržiavaní medzinárodných právnych predpisov, a to nielen v rámci svojich vnútorných politík, ale aj čo sa týka jej vonkajšieho rozmeru. Na zachovanie dôvery občanov v demokratické inštitúcie Európskej únie, účinnú ochranu a podporu ľudských práv a zaistenie legitímnych a účinných bezpečnostných politík je nevyhnutná naša zodpovednosť.

Členské štáty si však svoju povinnosť vyšetriť závažné prípady súvisiace s programom CIA náležite nesplnili.